Ich möchte mich zu allererst bei allen Beteiligten, die an dem Kompromiss gearbeitet haben, bedanken. Die Debatte, die wir jetzt gehört haben, erinnert mich ein wenig an die Diskussion Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ich glaube, jeder Kompromiss ist gut, wenn er allen Seiten wehtut. Er tut insbesondere unseren Freunden weh, wenn sie glauben, wir hätten mehr erreichen können.

Ich glaube, niemand hier im Haus bezweifelt, dass technologisch wesentlich mehr möglich wäre. Und niemand bezweifelt, dass der Verkehrssektor extrem wichtig ist.

Vollkommen richtig!

Ich glaube, das basierend auf einer Studie zu machen, ist auch sinnvoll.

Die arbeitsteilige Wirtschaft, in der wir leben, wird immer wichtiger. Es wird immer mehr transportiert werden, und die Chargen werden immer kleiner werden.